herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingar á nokkrum lögum um tekjuskatt staðgreiðslu tryggingagjald og virðisaukaskatt sem er frá meiri hluta háttvirtrar efnahags og skattanefndar og er að finna á þingskjali sjö hundruð sjötíu og fimm á þingskjalinu koma fram hvaða gestir komu til nefndarinnar einnig þau álit og umsagnir sem nefndinni bárust frá ýmsum aðilum en meginefni frumvarpsins er tvíþætt eru þar lagðar til breytingar annars vegar á reglum um skattlagningu söluhagnaðar og hins vegar skattaumsýslu stórfyrirtækja þá eru í frumvarpinu lagðar til minni háttar breytingar á virðisaukaskattslögum í nefndarálitinu koma fram ýmis atriði sem ég ætla ekki að lesa nákvæmlega en vísa í nefndarálitið meiri hluti nefndarinnar leggur til að ákvæði annarrar málsgreinar b liðar annarrar greinar frumvarpsins um takmörkun á frádráttarbærni kostnaðar vegna söluhagnaðar verði breytt og þann kostnað sem þar er tilgreindur verði heimilt að draga frá öðrum tekjum meiri hlutinn telur að óbreyttu að ákvæðið geti valdið vandkvæðum í skattframkvæmd þar sem erfitt getur reynst að greina kostnað vegna söluhagnaðar frá öðrum kostnaði á söluári til að mynda kostnað vegna arðgreiðslna meiri hlutinn telur jafnframt æskilegt og í anda frumvarpsins að kveða skýrt á um það að ekki sé heimilt að draga söluhagnað frá skattskyldum tekjum fyrr en yfirfæranlegt rekstrartap hefur verið jafnað út þar með talin tap sem myndast hefur á tekjuárinu einnig að ekki sé heimilt að draga tap umfram hagnað af sölu hlutabréfa frá tekjum eða mynda með þeim hætti yfirfæranlegt tap meiri hlutinn fellst á að rök séu fyrir því að láta meginreglu frumvarpsins um frádráttarbærni söluhagnaðar taka einnig til afleiðuviðskipta sem byggjast á hlutabréfum enda sé um ígildi hlutabréfaviðskipta að ræða og leggur meiri hlutinn því til samsvarandi orðalagsbreytingu á fyrsta og aðra grein frumvarpsins þá fagnar meiri hlutinn þeirri tilhögun sem frumvarpið gerir ráð fyrir að komið verði á fót sérhæfðri stjórnsýslueiningu hjá embætti skattstjórans í reykjavík til að annast skattaumsýslu lögaðila sem eru yfir tilteknum stærðarmörkum slík sérhæfing sé nauðsynleg til að geta brugðist hratt og faglega við örum breytingum sem verða á alþjóðlegum markaði og hún muni skila atvinnugreininni betri þjónustu meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson og steinunn þóra árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið skrifa háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram gunnar svavarsson magnús stefánsson ragnheiður e árnadóttir og lúðvík bergvinsson þá vildi ég gjarnan segja nokkur orð frá eigin brjósti ég tel mjög mikilvægt fyrir atvinnulífið að í landinu séu starfandi eftirlitsstofnanir sem eru hraðvirkar skilvirkar réttlátar og með reglum sem eru rökréttar það er mjög mikilvægt fyrir aðila sem starfa á markaði að vita hvað má og hvað ekki og þeir þurfa að vita það hratt þess vegna styð ég þessa breytingu sem hér er gert ráð fyrir því að skatteftirlit færist á eina hendi gagnvart stórum aðilum sem vinna í útlöndum þannig næst upp ákveðin sérhæfing sem er mjög mikilvæg fyrir atvinnulífið að hafa ég legg líka áherslu á það og hef gert það mörgum sinnum að aðrar eftirlitsstofnanir eins og fjármálaeftirlit samkeppniseftirlit og svo framvegis séu skilvirkar og hraðvirkar og vinni samkvæmt rökréttum reglum þannig að atvinnuleyfi viti nákvæmlega strax hvað má og hvað má ekki